Señor Presidente, señor Comisario, la experiencia de los últimos años ha demostrado que la unión bancaria es una necesidad y no una opción, porque los supervisores nacionales han demostrado ser insuficientes, ineficaces y, en algunos casos, abiertamente negligentes para asumir sus funciones de control. Necesitamos un único mecanismo de supervisión dentro del Banco Central Europeo. En el programa electoral con el que concurrimos a las últimas elecciones europeas ya defendíamos la creación de este servicio europeo de supervisión y la progresiva comunitarización de la política fiscal y social, otro tema en el que hemos avanzado esta misma mañana para poder profundizar en el mercado único y atender al principio de solidaridad. Creemos, además, necesario seguir reforzando la Autoridad Bancaria Europea para evitar, como se señala en el informe, la división entre los países miembros y no miembros de la zona euro con respecto a las normas aplicables al sector financiero. Por eso debe disponer de medios materiales y humanos acordes con las dificultades y la complejidad de la tarea, y disponer de una autonomía real. Esperemos que ningún Estado miembro pase otra vez de presumir del sistema financiero más sólido de Europa a presentar un mapa de cráteres en el que, por lo que vamos sabiendo, reinaban auténticos pícaros llenos de codicia.